Ich teile ausdrücklich die Position der drei Vorrednerinnen und nicht die von Frau De Keyser.

Sie wollten ein Fanal setzen, damit wir hinsehen und nicht wegsehen, damit wir wie heute reden und nicht schweigen. Augenzeugen haben berichtet, wie chinesische Sicherheitskräfte das Kloster umzingelt haben, Lieferungen von Lebensmitteln und Wasser blockiert haben, die Mönche verschleppt haben zur sogenannten patriotischen Umerziehung.

Der Dienst hat gehandelt und im Mai vom Botschafter Chinas eine Antwort erhalten. Er sagte, die Mönche seien allein verantwortlich für die sozialen Unruhen. Der Wert der religiösen Freiheit und der Menschenrechte ist bei den politisch Verantwortlichen in China offenbar noch immer nicht angekommen. Wir brauchen eine detaillierte Aufklärung der Vorgänge, auch über das Schicksal von Hunderten Mönchen, die an unbekannte Orte verschleppt worden sind.